Wir haben uns und ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass der Rote Thun auf die Liste kommt, dass es ein Handelsverbot gibt.

Es wäre schön, wenn es in vier Jahren nicht mehr notwendig wäre, darüber zu sprechen, dass der Bestand des Thunfisches in den Jahren 1957 bis 2007 um 75 manchmal wird gesagt um 80 zurückgegangen ist, sondern dass diese Maßnahmen, die heute gesetzt werden, einerseits den betroffenen Fischereibetrieben, den Menschen in den Regionen, Hilfestellung geben, aber andererseits auch dazu beitragen, dass der Rote Thun nicht zu jenen Tieren gehört, die wir als ausgestorben betrachten müssen. Ich verstehe alle, die für die Arbeitsplätze kämpfen, das muss unser Anliegen sein.